Señor Presidente, señora Comisaria, señores representantes del Consejo, permítanme que empiece con una obviedad, pero es que a veces es necesario repetir obviedades que la libre circulación de noticias y opiniones independientes es la salvaguardia más importante en una sociedad democrática. Ésta es la razón por la cual estamos hoy aquí. Si la preocupación mostrada en su momento por la OSCE, por el Consejo de Europa, por varios Estados miembros y por una mayoría amplia de miembros de este Parlamento ha sido tan insistente es porque estaban en juego —y están— las raíces vertebradoras de nuestro proyecto europeo. Nosotros consideramos, en su momento, que esta ley húngara, que fue aprobada a toda prisa por el Gobierno del señor Orbán, no estuvo acompañada de la suficiente reflexión y debía ser enmendada para adecuarse tanto a la regulación europea como al espíritu fundamental expresado en los Tratados. Agradecemos —y nos complace— ver y escuchar hoy a la señora Comisaria, que nos dice que el Gobierno húngaro está dispuesto a enmendar la ley, pero la creación de una Autoridad de control de la información, cuyo consejo estaría controlado políticamente solo por miembros del partido del Gobierno, corre el riesgo de ejercer un control político sesgado y centralizado que forzaría inevitablemente a la censura y, lo que es peor, a la autocensura. Y la pregunta es ¿van a enmendar esta Autoridad? Hemos compartido con usted, señora Comisaria y con la Comisión, toda nuestra preocupación por el pluralismo informativo, el principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales de libertad de expresión e información establecidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales, pero las respuestas ofrecidas por el Gobierno húngaro aceptando enmendar dicha ley deben ser supervisadas para asegurarnos de que los cambios abordan con suficiente profundidad las amenazas a los valores y derechos fundamentales que estas leyes plantean.

Insistimos en que la Comisión prosiga sus investigaciones, especialmente sobre las cuestiones que afectan a los derechos fundamentales. Y perdonen, señores del Consejo y señora Comisaria, éste no es un problema político, como algunos quieren hacernos ver. Ésta es una cuestión de defensa de los valores de nuestra Unión Europea y del respeto a las leyes de la Unión Europea. No lo duden, éste y no otro es nuestro empeño y nuestro trabajo aquí.